virðulegi forseti ég mæli fyrir frumvarpi til laga um breytingar á lögum um ársreikninga á þingskjali tólf hundruð og sautján frumvarp þetta er lagt fram til að koma til framkvæmdar hér á landi þeim þáttum tilskipunar evrópuþingsins og evrópuráðsins númer tvö þúsund og sex fjörutíu og sex er fjalla um góða stjórnarhætti skráður af félögum og skipulegum verðbréfamarkaði og reglugerðar framkvæmdastjórnar númer fimmtán hundruð sextíu og níu tvö þúsund og sjö um eftirlit ársreikningaskrár með félögum utan e e s ríkjanna sem skrá verðbréf sín á skipulegum verðbréfamarkaði hér á landi með frumvarpinu er lagt til að félög sem hafa verðbréf sín skráð á skipulegum verðbréfamarkaði skuli árlega birta yfirlýsingu um stjórnarhætti sína í ársreikningum verslunarráð íslands iceland h f og samtök atvinnulífsins hafa gefið út leiðbeiningar um stjórnarhætti fyrirtækja og hafa því flest félög og markaði hér á landi birt yfirlýsingu um stjórnarhætti sína í ársreikningi hingað til í reglugerð framkvæmdastjórnarinnar númer fimmtán hundruð sextíu og níu tvö þúsund og sjö er kveðið á um skilmála sem reikniskilareglur þriðju ríkja þurfa að uppfylla til að vera jafngildar alþjóðlegum reikniskilastöðlum sem evrópusambandið samþykkir reikniskilareglur þriðju ríkja er hægt að leggja að jöfnuði við alþjóðlegar reikniskilareglur sem evrópusambandið samþykkir ef ársreikningur félags er saminn eftir viðurkenndum reikningsskilareglum þriðja ríkisins þannig að það geri fjárfestum kleift að komast að sambærilegri fjárhagslegri stöðu þess sem semur ársreikningurinn frumvarpið leggur til að ársreikningaskrá sem fer með eftirlit með alþjóðlegum reikningsskilastöðlum meti í samræmi við reglur evrópusambandsins hvort tiltekið þriðja ríki uppfylli þessa skilmála þessar breytingar á lögum um ársreikninga voru lagðar fram með öðru stærra frumvarpi um breytingar á lögum um ársreikninga á hundrað þrítugasta og áttunda löggjafarþingi ekki komu fram neinar athugasemdir frá umsagnaraðilum varðandi þessar tilteknu greinar það frumvarp hlaut hins vegar ekki afgreiðslu og er því farin sú leið að leggja fram frumvarp um þá þætti sem voru óumdeildir í því frumvarpi borist hafa formlegar athugasemdir eða svokallaðar letteralformal notice frá eftirlitsstofnun efta vegna þess að frestur til að innleiða tilskipun fjörutíu og sex tvö þúsund og sex rann út fyrsta ágúst tvö þúsund og tíu og því blasir við samningsbrotamál ef fullnægjandi innleiðing verður ekki fljótlega að veruleika virðulegi forseti ég mælist til þess að frumvarpinu verði að lokinni þessari umræðu vísað til annarrar umræðu og viðskiptanefndar